La combinaison de facteurs naturels et de facteurs dus à la main de l'homme met en danger l'ensemble des écosystèmes et la préservation du patrimoine culturel partout dans le monde. Ainsi, la planification urbaine mal gérée, le tourisme de masse notamment dans les zones à risques et les projets tels que la digue de Moïse, qui ne sont ni terminés ni même forcément des solutions, sont autant de causes qui pourraient ralentir la lutte contre la montée des eaux, la préservation de notre capital culturel et l'aide aux habitants. C'est pourquoi nous demandons à l'Union européenne de débloquer d'urgence le Fonds de solidarité, nous demandons que des recherches sur des systèmes écologiques pour prévenir les inondations soient entreprises et nous demandons à l'Union européenne de se saisir de cet événement afin de préserver notre patrimoine mondial.